Sie wollen uns auch nicht wirklich zuhören. Sie kommen nur hierher, um uns zu vermitteln Wir die EU sind Ihr Feind und Ihr Gegner, und Sie wollen uns stoppen. Das macht nur jemand, der sich schwach fühlt, der Angst hat.

Das ist die Botschaft auch von meiner Seite an die Kommission, an Vizepräsident Timmermans, endlich Artikel 7 zu beginnen und den Rat vor die Alternative zu stellen, weiterzumachen oder endlich Klartext zu reden.